Krvavá občianska vojna, ktorá trvala v Sudáne viac ako dve desaťročia, zdevastovala krajinu a zničila alebo inak tragicky poznačila milióny jej obyvateľov. Ohavnosti spáchané počas občianskej vojny boli konečne zastavené podpísaním mierovej dohody, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bolo uskutočnenie úspešného referenda. Prevencia je najlepším liekom a preto som presvedčený, že prostriedky Európskej únie určené Sudánu by mali byť alokované nielen na humanitárnu a rozvojovú pomoc, ale aj na podporu demokratického zriadenia a právneho štátu, ktoré sú základnou podmienkou pre uplatnenie základných ľudských práv vojnou poznačených Sudáncov. Výsledky spomínaného referenda jasne ukazujú túžbu prevažne kresťanského južného Sudánu o nezávislosť.